Monsieur le Président, notre interpellation vise à demander une évaluation précise de la conformité non seulement à nos valeurs, mais aussi au droit européen des coopérations avec le gouvernement israélien dans le cadre du programme Horizon 2020. Le comité des Nations unies contre la torture a dénoncé le recours par Israël à la torture et à des technologies illégales et abusives lors d'interrogatoires menés par la police et le personnel pénitentiaire israéliens du reste, la cour constitutionnelle israélienne avait, elle aussi, soulevé cette question. Or, le projet dit Lawtrain, qui bénéficie d'un financement européen de plus de 5 millions d'euros, implique le ministère israélien de la sécurité publique, qui gère les prisons et décide des entrées et sorties du territoire. Ce projet vise à améliorer les techniques d'interrogatoire policier. Cela nous place donc, au choix, dans l'illégalité ou dans une insupportable complicité. C'est du reste l'analyse du ministère portugais et de l'université belge Leuven, qui se sont retirés du projet. Il faut sortir désormais du voile clair obscur qui cache ce qui, dans les recherches, relève du civil et ce qui relève du militaire, quand il est connu que les applications dites civiles incluent des domaines liés à la sécurité, à la police nationale, aux gardes frontières, à la cybersécurité ou à la sécurité dans les aéroports. Il faut clarifier le rôle de plusieurs sociétés israéliennes qui bénéficient des financements, comme Mellanox, qui expérimente avec l'occupation, Elbit Systems, l'une des plus importantes usines d'armement d'Israël fabriquant des bombes à fragmentation interdites, ou IsraTeam, client de l'armée israélienne. D'autre part, le règlement financier de l'Union demande d'exclure les candidats de tout financement européen je cite s'il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave, en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient

de la quatrième convention de Genève, pourtant ratifiée par Israël en 1951. Nous demandons que la Commission européenne évalue les infractions graves et répétées du ministère israélien de la sécurité aux dispositions de l'article 106 du règlement financier de l'Union européenne, de la convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du statut de la Cour pénale internationale, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la quatrième Convention de Genève, avant de poursuivre ce projet. Compte tenu des conditions de détention des prisonniers palestiniens, de l'occupation de la Palestine, de la destruction des infrastructures humanitaires et éducatives financées par l'Union européenne, du non respect des résolutions de l'ONU, la Commission doit décider une suspension de tous nos projets de partenariat.